Środki z rezerwy na wykonanie stanowią bardzo ważne narzędzie zachęcające państwa członkowskie do szybkiego i efektywniejszego realizowania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasady korzystania z tej rezerwy powinny być jasne, a państwa członkowskie powinny być informowane o jej uruchomieniu w takim momencie, który pozwoli te środki jak najlepiej wykorzystać. Komisja powinna umożliwić państwom członkowskim uruchomienie rezerwy na wykonanie, biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część programów jest realizowana z wyprzedzeniem. Pociąga to za sobą konieczność dostosowania daty przeglądu wyników dotyczących osiągnięcia celów pośrednich, od którego zależy uruchomienie tych środków. W maju 2017 r. Parlament Europejski jednoznacznie stwierdził, że obecnie czas pomiędzy spełnieniem warunków a uwolnieniem rezerwy na wykonanie jest zbyt długi, przez co ogranicza się jej skuteczność i efektywność. Problem ten jest szczególnie widoczny teraz, gdy zbliża się koniec obecnej perspektywy budżetowej i kreślimy kształt wieloletnich ram finansowych po 2020 r. Chciałbym usłyszeć jasną deklarację Komisji w tej sprawie oraz precyzyjną odpowiedź na pytanie Komisji Rozwoju Regionalnego.